Pane předsedající, paní komisařko, ani mně se nelíbí podivné novinky ve smlouvě, jako jsou vratky cel za dovezené komponenty pro zboží na vývoz do Unie či snížení 60 hranice pro určení země původu. Jde o zvýhodnění korejského dovozu na úkor konkurenceschopnosti evropského průmyslu a na úkor nezaměstnanosti.

To je díky nízkým či spíše žádným sociálním a ekologickým standardům.

Táži se tedy Komise, zda si je vědoma negativního dopadu smlouvy na evropskou konkurenceschopnost a zaměstnanost v automobilovém a textilním průmyslu?

Zatřetí hodlá Komise ignorovat zásadní výhrady odborů zastupujících evropské strojírenství? A začtvrté jak to, že korejská média již oslavují vítězství jejich automobilového průmyslu, a přitom smlouvu nediskutovalo ani kolegium Komise? Nebo je Komise připravena návrh revidovat a vyjednat vyváženou smlouvu? Je Komise odhodlána tlačit Koreu také k tomu, aby přijala i mezinárodní závazky ohledně sociálních a ekologických standardů, a to dříve, než získá Korea veškeré výhody volného obchodu s Evropskou unií? Děkuji za odpověď a věřím, že zvítězí zdravý rozum.